frú forseti ég mæli fyrir skýrslu samstarfsráðherra norðurlanda um störf norrænu ráðherranefndarinnar á árinu tvö þúsund og tíu norrænt samstarf fer fram í tíu fagráðherranefndum og embættismannanefndum í tuttugu og fimm norrænum stofnunum þar með talið skrifstofum ráðherranefndarinnar í eystrasaltsríkjunum og rússlandi samstarfinu er í meginatriðum stýrt með samstarfsáætlunum til lengri eða skemmri tíma og á hverju ári er skipulagður fjöldinn allur af norrænum viðburðum á öllum fagsviðum þess skýrslan sem hér hefur verið lögð fram getur aldrei orðið tæmandi en hún gefur eigi að síður góða mynd af því helsta sem unnið var að á umliðnu ári

rýrð á það sem ekki vinnst tími til að nefna í upphafi árs tvö þúsund og tíu tóku danir við formennsku í norrænu ráðherranefndinni af okkur íslendingum

formennskuáætlunin gefur innsýn í áherslur ársins en með henni getur viðkomandi land varpað kastljósi á ýmis mál sem það telur ástæðu til að huga betur að í norrænu samstarfi undanfarin ár hafa hnattvæðingarverkefni svokölluð mjög einkennt norrænt samstarf en í ár er áætlun að verja sjötíu og tveimur milljónum danskra króna til slíkra verkefna allar fagráðherranefndirnar taka þátt í hnattvæðingarverkefnum en þau miða í raun að því að gera norðurlönd að fyrirmyndarsvæði á heimsvísu sem sé þess megnugt að mæta vaxandi samkeppni í hnattvæddum heimi mikilvæg forsenda þess í að ná árangri í þessum efnum er að ryðja úr vegi óþarfa stjórnsýsluhindrunum milli landanna og koma því svo fyrir að norðurlandabúar geti óhindrað lagt stund á nám rannsóknir viðskipti eða búið hvar sem er innan svæðisins af hálfu dana var því rík áhersla lögð á að ötullega yrði unnið að þessum málum á árinu og voru þau til umfjöllunar á öllum fundum samstarfsráðherranna nefnd á vegum samstarfsráðherranna norrænu um afnám stjórnsýsluhindrana svokallað grænsehindringsforum hélt áfram störfum á árinu en umboð hennar hefur nú verið framlengt til ársins tvö þúsund og þrettán á borði nefndarinnar voru ýmis mál sem meðal annars vörðuðu hagsmuni íslenskra námsmanna með einum eða öðrum hætti ég vil minnast á í stuttu máli tvö dæmi sem eru um leið lýsandi fyrir það hversu mikilvægt er að vaka vel yfir þeim ávinningi sem norrænt samstarf hefur fært okkur í gegnum tíðina og taka ekki þeim dýrmætu réttindum sem hafa náðst með norrænum samningum sem gefnum hlut hið fyrra dæmi er að í svíþjóð komu til framkvæmda haustið tvö þúsund og tíu nýjar innritunarreglur í háskóla sem gerðu það að verkum að aðrir norðurlandabúar geta nú ekki keppt við heimamenn á jafnréttisgrundvelli um inntöku í grunnnám í sænskum háskólum þar sem erlend stúdentspróf eru ekki metin á sama hátt og stúdentspróf tekin í svíþjóð samkvæmt hinum nýju reglum sænskir nemendur njóta samkvæmt nýju reglunum forgangs umfram aðra umsækjendur og einkunnir nemenda annarra norðurlanda eru settar og metnar í öðrum flokki en einkunnir sænskra nemenda það eru dæmi um það frá síðastliðnu hausti að íslenskir nemendur og nemendur frá öðrum norrænum ríkjum hafi fengið synjun um tiltekið nám þrátt fyrir háar einkunnir sem eðlilega hefðu átt að veita þeim inngang að slíku námi grænsehindringsforumið eða samstarfsvettvangurinn um afnám stjórnsýsluhindrana gerði alvarlegar athugasemdir við nýju reglurnar þar sem þær stangast á við samning norrænu menntamálaráðherranna um aðgang að æðri menntun sá samningur á að tryggja jafnan rétt norrænna stúdenta til náms í háskólum og æðri menntastofnunum hvar sem er innan norðurlandanna þessi andstaða hefur skilað ákveðnum árangri því sænsk stjórnvöld hafa nú viðurkennt að nýju reglurnar stangist á við norræna samninga og hafa lýst því yfir að nýjar innritunarreglur verði unnar þar sem tekið verði tillit til norrænna samninga þegar kemur að innritun í háskóla haustið tvö þúsund og tólf og er það fagnaðarefni annað dæmi sem mig langar að nefna um stjórnsýsluhindranir eru mál sem komu líka til kasta nefndarinnar um afnám stjórnsýsluhindrana en það eru tryggingamál íslenskra námsmanna í svíþjóð samkvæmt nýrri e s b reglugerð sem tók gildi um mitt árið er það nú túlkun sænskra almannatrygginga að íslenskir námsmenn sem taka íslensk námslán eigi ekki bótarétt úr sænska tryggingakerfinu heldur skuli þeir fá bætur þaðan sem þeir hafa tekjur sínar íslensk tryggingayfirvöld hafa bent á að norðurlandasamningurinn um almannatryggingar sem á að tryggja fólki félagsleg réttindi og bætur óháð búsetu innan norðurlanda sé í fullu gildi því er haldið fram á móti að e s b reglugerðin gangi honum framar mál þetta er enn óleyst en ég hef kynnt það í ríkisstjórn og það nú til skoðunar í velferðarráðuneytinu auk þess sem unnið er að því á norrænum vettvangi ég held að þetta sýni að stjórnsýsluhindranir eru verkefni sem yfirgefur okkur ekki er í sífelldri skoðun og mjög mikilvægt að við séum á vaktinni gagnvart þeim hindrunum sem geta komið upp í samskiptum norrænu ríkjanna eins og kunnugt er var sérstökum stuðningi við ísland áframhaldið á árinu en samstarfsráðherrarnir norrænu ákváðu í kjölfar efnahagshrunsins að styrkja ísland til þátttöku í norrænu samstarfi á árunum tvö þúsund og níu og tvö þúsund og tíu líkt og á árinu tvö þúsund og níu var framlagið sjö komma tvær milljónir danskar krónur sem skiptist þannig að fimm og hálfa milljón fór í að styrkja íslenska námsmenn á norðurlöndum sjö hundruð þúsund danskar krónur fóru í tímabundið kynningarverkefni um norræna styrkjamöguleika og loks rann ein milljón danskar krónur til ráðuneytanna til þess að niðurgreiða þátttöku starfsmanna í störfum norrænu embættismannanefndanna og starfshópa á þeirra vegum þessi sérstöku framlög hafa komið að góðum notum ég vil nefna sem dæmi að fimm hundruð sjötíu og tvær umsóknir bárust um námsmannastyrki sem var nálægt fjörutíu og þrjú prósent aukning frá árinu áður heildarúthlutun styrkja til námsmanna nam ríflega hundrað fimmtíu og fimm milljónir íslkr og hefur skipt miklu í að fólk geti haldið áfram námi sínu á norðurlöndum kynningarátak um norræna styrkjamöguleika hefur einnig tekist mjög vel en verkefnið heldur úti íslenskri heimasíðu þar sem hægt er að fá mjög greinargóðar upplýsingar um þá fjölbreyttu styrki sem hægt er að sækja um í norræna styrkjakerfinu eins og kunnugt er var þetta auðvitað hugsað sem tímabundið átak til að styrkja íslendinga í gegnum verstu efnahagsörðugleikana og verður dregið úr sérstöku framlagi til íslands í norrænu fjárhagsáætluninni fyrir tvö þúsund og ellefu en það eru þó enn þá inni ákveðnir fjármunir eyrnamerktir til þessarar aðstoðar menningarsamstarfið hefur löngum verið kjölfestan í norrænu samstarfi það tekur til sín um átján prósent þeirra fjármuna sem norrænar ríkisstjórnir verja til samstarfsins og er þannig næststærsta einstaka samstarfssviðið norrænt menningarsamstarf er bæði fjölskrúðugt og blómlegt og hefur efnahagskreppan síst dregið úr áhuganum norræni menningarsjóðurinn sem var stofnað til árið nítján hundruð sextíu og sex er mjög mikilvægur þegar kemur að norrænu menningarsamstarfi en á síðastliðnu ári bárust sjóðnum rúmlega tólf hundruð umsóknir sem er nýtt met í umsóknafjölda sjóðurinn veitti styrki til tvö hundruð sextíu og níu norrænna menningarverkefna og þar af voru fjórtán íslensk verkefni styrkupphæðir til þeirra voru á bilinu tuttugu og fimm til tvö hundruð fimmtíu þúsund danskar krónur það svið sem hefur hins vegar yfir mestum fjármunum að ráða er mennta og vísindasviðið en um fjórðungur norrænna fjárframlaga rennur til þess fjárfrekast verkefna innan mennta og vísindasamstarfsins er samnorræna rannsókna og nýsköpunaráætlunin á sviði umhverfis loftslags og orku en fyrstu verkefnum innan hennar var hleypt af stokkunum á árinu áætlunin er langstærsta verkefnið sem norðurlönd hafa hingað til komið sér saman um samtals verða um fjögur hundruð milljónir danskar krónur sem eru um átta komma fimm milljarðar íslkr til ráðstöfunar á fimm ára tímabili þá er átt við framlög ráðherranefndarinnar bein framlög frá rannsóknarráðum landanna og frá atvinnulífinu annað stórt og mikilvægt verkefni sem náði mikilvægum undirbúningsáfanga á árinu er um rafræn vísindi svokallað escience en stefnt er að því að það verkefni geti farið formlega fram síðar á þessu ári lykilstofnanir í vísindasamstarfi norðurlanda eru norræna rannsóknarráðið norræna nýsköpunarmiðstöðin og norrænar orkurannsóknir en einnig skiptir gott tengslanet háskólasamfélagsins rannsóknarstofnana og fyrirtækja afar miklu máli frú forseti ég hef hér stiklað á stóru um þá skýrslu sem hér liggur fyrir en það þýðir óhjákvæmilega að ekki er mögulegt að nefna allt það góða og dýrmæta samstarf sem við íslendingar tökum þátt í á vettvangi norrænu ráðherranefndarinnar ég vísa því í skýrsluna sjálfa sem eins og undanfarin ár var tekin saman í samstarfi við embættismenn fagráðuneyta og aðra þá sem sinna samstarfinu fyrir okkar hönd ég vil að lokum þakka norðurlandaráði og sérstaklega íslandsdeild norðurlandaráðs fyrir samstarfið á árinu sem leið ekki síst hvað varðaði undirbúning norrænu fjárhagsáætlunarinnar fyrir þetta ár um hana tókst góð sátt milli ráðherranefndarinnar og ráðsins og vænti ég hins sama um þá áætlun sem nú er í undirbúningi að lokum vil ég nefna þing norðurlandaráðs sem var haldið hér i reykjavík síðastliðið haust en það er mál manna að allur undirbúningur og framkvæmd þess hafi verið til mikillar fyrirmyndar og sú pólitíska umræða sem þar hafi farið fram hafi verið einkar áhugaverð og gefandi ég lýk þá máli mínu hér um skýrsluna og vísa til hennar um